Aber ich möchte mal auf etwas anderes aufmerksam machen Die deutsche Bundesregierung meint, es handele sich bei dem Nord Stream 2 Projekt um die Entscheidung zwischen privaten Unternehmen und die Politik sollte sich da raushalten. Da sie in Deutschland ja Teil der Regierung sind, frage ich die Abgeordneten der SPD in diesem Hause Folgendes. Erstens Ihr damaliger Kanzler Schröder hat kurz vor der Bundestagswahl 2005 den Abschluss mit Gazprom betrieben. War das etwa keine politische Einmischung? Zweitens Kurz nach der verlorenen Wahl wurde Schröder von Putin zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Gazprom berufen. Meine Frage Würden Sie das nicht auch als Akt der passiven und aktiven Bestechung ansehen? Und drittens

und ich frage mal die Sozialdemokraten in diesem Hause Meinen Sie, dass sein Mandat bei Gazprom 1 etwas damit zu tun haben könnte? Nord Stream 2 war eine falsche Entscheidung, politisch motiviert. Hier haben wir die Chance, eine falsche Entscheidung politisch zu korrigieren.